Slednja ima besedo gospa Alenka Jeraj, izvolite. Hvala lepa za besedo. Torej ustavno sodišče je odločilo tako, kot je, ker je diskriminatorno in neustavno, da morajo starši doplačevati za istih petnajst procentov matematike, fizike, geografije, slovenščine, obvezne izbirne predmete in dopolnilni pouk in ostali program samo zato, ker so starši za otroka izbrali šolo, katerega ustanovitelj je zasebnik, prej je nekdo rekel: "Zdaj se bomo prepirali, kdo je zgradil šolo oziroma o zidovih." Ja, točno, o tem se želite prepirati, namesto da bi bili hvaležni zasebniku, ki je pripravljen vložiti in pomagati pri razvoju šolstva v Sloveniji, in v enih in drugih šolah država določi, koliko bo ur matematike, koliko bo ur geografije, koliko bo ur fizike in toliko jih morajo poučevati, toliko ur mora biti v zasebni šoli, toliko ur mora biti v javni šoli, odločba torej je zelo jasna za tistega, ki jo bere, ki se potrudi, ki prebere vse, in ko nekateri pravite, da nismo želeli nič popustiti, ne moreš popustiti, kje, kje pa lahko tukaj popustiš, ustavno sodišče je jasno reklo, da mora biti financiranje javno veljavnega programa osnovni šoli in zasebni šoli financirano enako, pika, in nobenega barantanja, to, kar ste se šli vi v prejšnjem mandatu z Desusom in petinšestdeset procentov, petinosemdeset, petinpetdeset, da bi pač vrgli neke drobtinice, in računali, da bodo potem ti ljudje tiho. Potem ste na odboru prinesli tako imenovano salomonsko rešitev: jutranje varstvo bomo financirali samo za prvošolčke, super, torej za drugi, tretji, četrti razred bodo starši plačevali tudi v javni šoli, ali kako, namreč eden od pravnikov se sprašuje, a ne, predlog ZOFI-ja odpira nevarno interpretacijo, da razširjeni program ni obvezen del javno veljavnih osnovnošolskih izobraževalnih programov, to na dolgi rok resno ogroža zagotavljanje kakovostne izobrazbe tudi v javnih šolah, taka zakonska interpretacija se namreč lahko sčasoma prenese tudi v javne šole na način, da se bo finančno breme vsebin razširjenega programa postopoma prelagalo in naposled v celoti preložilo na pleča staršev tudi v javnih šolah, torej s tem se v resnici noben ne ukvarja, čeprav smo to že od začetka tudi mi spraševali, kaj to pomeni za javne šole, če to ni več obvezen program, glejte, nekdo se lahko odloči: "Nimamo več denarja za to, ne bomo organizirali, ker ni obvezno." Ministrstvo je to s tem zakonom reklo, da ni obvezno, oziroma bo financiralo samo za prvošolčke, torej drugi, tretji, četrti začnite to plačevati in, to, da se poslabšuje, stanje za, otroke, ki so že v šoli, dokazujete sami s tem, ko ste v zakon napisali, da se za generacijo, ki je vpisana v šolskem letu dva devetnajst-dva dvajset, stvar ne spremeni in bo tekla tako naprej, torej za naslednjih devet let, nadaljujete z neustavnostjo, ustavno sodišče vam je reklo, da je to neustavno, vi zapišete v zakon, da boste še devet let neustavno delali, to je, to je ta vaša logika, ki jo, ne vem, ne razumemo in smo pač pričakovali, da se bo tekom razprave vse te zadeve razjasnilo pa se jih ne, zato ker se jih ne da, a ne, ker ste, želeli samo zaobiti, ustavno odločbo in še na nekaj, stvari, ki jih je povedala kolegica Kociprova, moram, pojasniti V začetku je financiranje bilo stoprocentno, ne drži, da, da, kraterju ustave, ki so načrtovali ustavo, in hvala bogu, da smo imeli takrat pametne ljudi, da imamo ustavo, primerljivo z drugimi evropskimi državami, takrat je bilo uvedeno stoodstotno financiranje in prva zasebna šola, ki se je ustanovila leta dva dvaindevetdeset prvega devetega dvaindevetdeset, je začela delovati prva waldorfska šola v Ljubljani, je bila sofinancirana stoprocentno in je še danes stoprocentno financirana, potem je pa LDS-ov minister Gaber, prinesel spremembo tega zakona leta šestindevetdeset in od takrat pa imamo petinosemdesetprocentno sofinanciranje, torej v začetku so bile stvari nastavljene pravilno in tako, kot, je skladno z ustavo, kasneje pa seveda je, gospod Gaber to spremembo prinesel v parlament in od takrat so zasebne šole, je javno veljavni, program v zasebnih šolah financiran samo petinosemdesetodstotno, zdaj, zelo grdo, ali pa da ne uporabim še kakšen drug izraz, je to, da bi spremenili ustavo vsakič, ko vam nekaj ni všeč, še enkrat hvala bogu, da smo imeli pametne ljudi leta enaindevetdeset pa devetdeset, ko so kreirali ustavo, ste jo spremenili za volilni sistem, ki vam ni bila všeč, volja ljudstva, še celo kupili glasove takrat, a ne, vsakič, ko vam nekaj ni prav, bi vi spremenili ustavo in tudi v tem primeru govorite o tem, zdaj, mislim, da vam je pa vaš, Matevž Krivic, doktor Matevž Krivic zelo dobro in jasno povedal, torej da gre za ekstremno nesramnost, da predlog ni daleč od nezrelega pobalinstva, bistvo je pa povedal v zadnjem stavku, citiram: Če bi si vsa levosredinska politična sfera zdaj v javnosti ustvarila še sloves, da je za dosego svojih ideoloških in političnih ciljev ni sram uporabiti tudi takih potez in trikov, kakršne razkazuje te dni, bo pa svojemu ugledu sama zadala tak udarec, kakršnega ji ne more zadati noben nasprotnik. Hvala lepa, ...